Nous nous félicitons de la proposition de la Commission, qui visait à simplifier les modalités de cet investissement et à permettre une complémentarité avec d'autres instruments, y compris ceux de la politique de cohésion, ce qui constitue une avancée significative à notre sens. Par ailleurs, les objectifs d'investissement qui ont été retenus nous semblent tout à fait exemplaires par rapport à ce que doit être la stratégie économique de l'Union européenne, puisqu'ils concilient à la fois le développement durable, les objectifs de la conférence de Paris et l'investissement social, sans oublier les industries créatives et culturelles. Enfin, nous pensons que, à l'initiative de ce Parlement encore, la montée en puissance des banques nationales de développement ne pourra qu'améliorer la capacité d'un tel plan à remporter des succès et à financer, là où c'est nécessaire, les investissements utiles pour une meilleure croissance créatrice d'emplois durables en Europe.